Je vous répondrai, Madame, que ce n'est pas ici, au Parlement européen, que l'on doit décider des crédits que l'on alloue au niveau national pour ces considérations là.

Nous nous retrouvons toujours avec des textes complètement fourre tout.